Miren en 1986, un héroe de la democracia española, socialista, catalán, Ernest Lluch, puso en marcha la Ley de Sanidad que instituye en nuestro país la cobertura universal. Veinticinco años después, un Gobierno del Partido Popular la retiraba, rompiendo uno de los principios básicos de nuestro sistema de salud, la justicia sanitaria. Esta decisión dio lugar a que cientos de miles de personas quedaran sin cobertura, aumentando los riesgos epidemiológicos y provocando que miles de jóvenes, que habían emigrado por la crisis, se quedaran sin asistencia sanitaria. En 2018, otro Gobierno socialista —de Pedro Sánchez— restituyó la cobertura universal. ¿Por qué este breve trazo de la historia sanitaria de España? Pues sirve para demostrar que no bastan solo las declaraciones. Debemos estar vigilantes a nuestra derecha para no quedarnos en meras intenciones y que la tentación de los recortes sanitarios vuelva a Europa. El derecho a la protección de la salud no entiende de raza, de sexo, de color, de condición, de fronteras. Supone un esfuerzo, pero es la inversión con mayor retorno de progreso al que pueden aspirar nuestros países.